til laga um breyting á lögum númer sextíu og þrjú nítján hundruð sextíu og níu um verslun með áfengi og tóbak með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögum um verslun með áfengi og tóbak sem snúa að álagningu áfengis og tóbaksverslunar ríkisins á áfengi og tóbak breytingarnar taka mið af áliti umboðsmanns alþingis í máli númer fimm þúsund þrjátíu og fimm tvö þúsund og sjö frá sautjándu nóvember tvö þúsund og átta sem fjallar um fyrirkomulag álagningar á áfengi og tóbak hjá átvr niðurstaða umboðsmanns er sú að núgildandi lagaumhverfi heimili ekki að álagning átvr sé ákveðin með þeim hætti sem nú er gert í kjölfarið hefur umboðsmaður beint þeim tilmælum til fjármálaráðherra að hugað verði að því að endurskoða fyrirkomulag álagningar átvr og að kanna hvort nauðsynlegt sé að leggja til á vettvangi